Señor presidente. Desde la incorporación de España a la Unión Europea, la cuestión iberoamericana, el refuerzo de las relaciones con Iberoamérica ha sido prioritario para un dirigente español. Yo me pregunto cómo hoy se ha olvidado de citar, no solo Venezuela, sino, por ejemplo, las importantísimas negociaciones con Mercosur, señor presidente. En su discurso me preocupa, no solo lo que dice, sino también las ausencias.

Hay muchos intereses en juego, europeos, españoles y también de mi región, de Galicia.

Le veo complacido con las cuentas y los presupuestos de la Unión Europea, y yo le quiero señalar que el nuevo marco financiero plurianual y los textos legislativos de la Comisión no dejan en buen lugar a algunas regiones españolas, que pueden sufrir graves recortes de fondos.